Ja, Frau Kollegin Podimata, ich will in zwei Richtungen antworten Erstens wissen wir seit langem, dass das politische System in Griechenland in höchstem Maße reformbedürftig ist und dass die Politik nicht die Kraft hatte, die notwendigen Reformen anzugehen. Zweitens möchte ich akzeptieren und ausdrücklich loben, dass die Reformanstrengungen jetzt endlich greifen, aber nur unter allermassivstem Druck. Drittens halte ich es für unverantwortlich, dass die reichen Griechen keinerlei Solidarität mit ihrem Land zeigen, sondern ihr Geld nach außerhalb gebracht haben und jetzt die anderen Europäer dafür einspringen sollen. Daran können Sie gemeinsam mit der jetzigen Regierung arbeiten, um das abzustellen. Und wenn Griechenland erst im Dezember die Besteuerung der Reeder eingeführt hat, dann brauche ich mir keinen Vorwurf gefallen zu lassen!